J'ai été en Côte d'Ivoire comme chef de la mission d'observation électorale, et je peux vous assurer que les élections ont été correctes et que la victoire est claire et nette.